Zawsze będę bronić tych pozycji budżetowych, które są dedykowane młodym ludziom bez względu na to, czy dotyczy to edukacji, czy rynków kreatywnych, czy takich programów stypendialnych jak Erasmus. Ważne jest, aby jednak te środki dedykowane właśnie najmłodszym, najmłodszym na rynku, najmłodszym zdobywającym edukację, były wydawane w sposób nie tylko racjonalny, ale zgodnie z ich interesami. Apelowałem wielokrotnie o przede wszystkim likwidację zaległości zaległości wymagalnych i tych zaległości, które pojawiały się na skutek różnego rodzaju barier, także biurokratycznych. Cieszę się, że to sprawozdanie, które kończy 2015 rok, wykazuje zmniejszenie zobowiązań wymagalnych dedykowanych właśnie młodym ludziom bez względu na to, czy to jest program Europa dla obywateli, Kreatywna Europa czy programy takie jak Erasmus.